Ich begrüße daher das Verbot des Internethandels, weil hier Altersgrenzen leicht umgangen werden können. Aber was ich nicht gutheiße, sind Verbote und Vorschriften, die wissenschaftlich nicht fundiert sind und Unternehmen keinen Raum lassen, mit ihren Produkten zu handeln, wie Warnhinweise, die 75 der Packung ausmachen. Das ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in geistiges Eigentum.